Gospodine predsjedniče, zdravstvo se u nekoliko zadnjih desetljeća često promatra kao segment koji je iznimno skup, zahtjeva velika ulaganja kako bismo imali što zdravije društvo i koliko god se u njega ulaže, uvijek može još i nikada nije dovoljno. Budući da je prvenstveno zahvaljujući modernoj medicini, duljina životnog vijeka produljena, povećana je i potreba za korištenjem zdravstvenih usluga. Takvi trendovi će se nastaviti i moglo bi se dogoditi da postane neizdrživo adekvatno financirati zdravstvo osobito u siromašnijim zemljama. To naše zemlje stavlja pred izbor ili zdravstvene sustave prilagoditi novoj realnosti ili se dovodimo u opasnost da se počnu urušavati. Zato pozdravljam donošenje ovog akcijskog programa koji naglasak stavlja na održivi zdravstveni sustav te se zdravstvo promatra ne samo kao potrošač, već kao sektor koji ima velik potencijal u stvaranju novih radnih mjesta. Također pozdravljam što se naglasak stavlja na prevenciju te što predložene konkretne mjere nam mogu doći da lakše dođemo do ovih ciljeva.